virðulegi forseti

hef ég ásamt öðrum þingmönnum sjálfstæðisflokksins lagt fram tvö frumvörp til breytinga á réttarfarslögunum það er lögunum um meðferð einkamála þessi mál eru ekki flokkspólitísk eða pólitísk í eðli sínu heldur er þeim báðum ætlað að auka gagnsæi í starfsemi hæstaréttar íslands og hins vegar að tryggja framgang mikilvægra mála í dómskerfinu

samningsskilmála skuli hljóta flýtimeðferð skilyrðislausa flýtimeðferð í dómskerfinu en hitt málið sem ég mæli fyrir núna sem er frumvarp til breytinga á lögum um meðferð einkamála mælir fyrir um það með hvaða hætti dómarar við hæstarétt íslands skuli standa að því að semja hæstaréttardóma og hvernig staðið skuli að birtingu þeirra ásamt mér flytja þetta mál háttvirts þingmanns ólöf nordal birgir ármannsson þorgerður k gunnarsdóttir jón gunnarsson tryggvi þór herbertsson ragnheiður ríkharðsdóttir og pétur h blöndal virðulegi forseti í samfélaginu hefur verið uppi ríki krafa um aukið gagnsæi í störfum helstu valdastofnana samfélagsins og sú krafa hefur magnast á síðustu missirum ekki síst í kjölfar þess að rannsóknarnefnd alþingis birti skýrslu sína með þessu frumvarpi er reynt að koma til móts við þá kröfu að því er dóma hæstaréttar varðar samkvæmt núverandi skipan kemur fram í dómum hæstaréttar íslands hvaða dómarar við réttinn hafa dæmt í málum hverju sinni að undanskildum sératkvæðum dómara við dómsniðurstöður bera dómar hæstaréttar íslands hins vegar ekki með sér hver þeirra dómara samdi dóminn með frumvarpinu er úr þessu ógagnsæi bætt og lagt til að í dómum hæstaréttar verði birt hvaða dómari við réttinn semur dóm hverju sinni dómarar staðfesti atkvæði sín skriflega og hef heimilað að gera skriflegar athugasemdir við dómsforsendur telji þeir ástæður til með breytingunni eykst gagnsæi í dómstörfum við hæstarétt íslands og þeim sem dómana lesa verði gert kleift að kynna sér hvaða dómari samdi dóm hverju sinni auk þess sem viðhorf einstakra dómara til sakarefnis máls hverju sinni verði aðgengilegri en þau eru nú þá eykur meira gagnsæi aðhald þeirra sem utan réttarins standa gagnvart dómurum hæstaréttar og veitir þeim betra tækifæri til að tjá sig um og greina dómsniðurstöður auk þess verður að ætla að breytingin stuðli að því að auka persónulega ábyrgð einstakra dómara á dómsniðurstöðu einnig má gera ráð fyrir að textar í dómum verði skýrari þar sem ekki verður jafnrík ástæða og nú til að bræða saman í texta dóma sjónarmið einstakra dómara en slíkt er stundum til þess fallið að gera merkinguna óskýra má finna augljós dæmi úr sögu réttarins um slíkt nærtækt dæmi sem má nefna í því sambandi er dómur hæstaréttar frá nítjándu desember árið tvö þúsund í máli númer hundrað tuttugu og fimm tvö þúsund tryggingastofnun ríkisins gegn öryrkjabandalagi íslands sem í daglegu tali er nefnt öryrkjadómurinn forsendur og niðurstöður hæstaréttar í því máli þóttu svo óljósar og óskýrar að þáverandi forseti alþingis skrifaði forseta hæstaréttar bréf til að fá útskýringar á því frá réttinum hvað í dómi hans fælist jafnframt var skipuð sérstök nefnd sem var falið það hlutverk að greina dóminn og þýðingu hans samkvæmt núgildandi lögum mælir fyrstu til þriðji málsliður annarri málsgrein hundrað sextugasta og fimmtu grein laganna um meðferð einkamála fyrir um að dómarar skulu strax eftir dómtöku máls ræða með sér fyrir luktum dyrum röksemdir og niðurstöður dóms fyrir málflutning skal forseti dómsins fela einum dómara á þeim fundi að hafa framsögu en forseti stýrir þar ráðagerðum ber fram spurningar stuðli að því að álit hvers dómara komi þar sem skýrast fram og telji atkvæði þeirra þá mælir ákvæðið svo fyrir að afla atkvæða ráði úrslitum dómsmáls ekki er lagt til að á þessu verði gerð breyting með því frumvarpi sem ég mæli hér fyrir með frumvarpi þessu er hins vegar lagt til að í stað fjórða og fimmta málsliðar annarri málsgrein hundrað sextugasta og fimmtu grein laganna komi sex nýir málsliðir þar sem lögð er til breyting á núgildandi skipan varðandi það með hvaða hætti hæstaréttardómarar skuli standa að því að semja hæstaréttardóma og hvernig staðið skuli að birtingu þeirra í fjórða og fimmta málslið annarrar málsgreinar hundrað sextugasta og fimmtu grein gildandi laga er mælt fyrir um að forseti dómsins skuli að lokinni umræðu fela frummælanda úr röðum dómara að semja atkvæði að dómi þá segir að greinist dómarar í meiri og minni hluta semji frummælandi atkvæði fyrir þann hluta sem hann heyrir til en hinir dómararnir ákveði hver þeirra semji atkvæði þeirra í stað þessa fyrirkomulags sem núgildandi málsliðir mæla fyrir um er í fyrsta lagi lagt til að ef meiri hluti dómara er fyrir röksemdum og niðurstöðum frummælanda skuli hann semja atkvæði að dómi sé frummælandi hins vegar í minni hluta skuli þeir dómarar sem mynda meiri hluta ákveða hver þeirra skuli semja atkvæði að dómi dómarar skulu þá staðfesta atkvæði sitt skriflega og eftir atvikum með athugasemdum við forsendur þeir dómarar sem ekki eru sammála meiri hluta dómara skila sératkvæði í annan stað mælir frumvarpið fyrir um að við birtingu dóma skulu koma fram hvaða dómari hafi samið dómsatkvæði þegar fleiri en einn eiga aðild að því atkvæði annarra dómara skulu einnig birt ásamt forsendum þeirra fyrir niðurstöðu sinni eftir sem áður gerir frumvarpið ráð fyrir að dómari sem greiðir atkvæði með ómerkingu héraðsdóms eða frávísun máls og verður í minni hluta verði einnig að greiða atkvæði um efni máls og dómara skulu ganga í sameiningu frá dómi með eða án sératkvæða því er ekki lögð til breyting á sjötta og sjöunda málslið núverandi annarri málsgrein hundrað sextugasta og fimmtu grein

með hvaða hætti dómarar við hæstarétt íslands skulu standa að því að semja hæstaréttardóma og hvernig staðið skuli að birtingu þeirra breytt með þeim hætti sem frumvarp þetta mælir fyrir um verður hún færð nær því sem tíðkast meðal annars hjá hæstarétti noregs hæstarétti bandaríkjanna og hjá mannréttindadómstóli evrópu samkvæmt frumvarpinu er gert ráð fyrir að það taki gildi um leið og það hefur verið samþykkt sem lög frá alþingi en ljóst er samkvæmt efni þess að þetta frumvarp leiðir ekki til kostnaðarauka fyrir ríkissjóð hér er einungis um að ræða breytt vinnulag við það hvernig standa skuli að því að semja hæstaréttardómana og hvernig staðið skuli að birtingu þeirra og eins og áður segir verður það þannig verði frumvarpið að lögum að almenningi og þeim sem rýna í hæstaréttardómana sjálfa og vilja kynna sér efni þeirra verður gert betur kleift að komast að niðurstöðu um viðhorf hvers og eins dómara til þess sakarefnis sem til umfjöllunar er hjá réttinum hverju sinni eins og heyra má af þessari framsögu er ekki um pólitískt mál að ræða hér er einungis sum tæknilegt úrlausnarefni að ræða sem ég hygg og vona að alþingi taki til efnislegrar meðferðar og samþykki vonandi það held ég að verði okkur öllum til framdráttar og ekki síst þeim sem láta sig dómsmál varða og vilja kynnast